Denn die Frage Wohin geht Europa? wird möglicherweise morgen entschieden. Ich habe hier sehr häufig kritisiert, dass die Europäische Union in drei Teile zerfällt in ein deutsch französisches Direktorium, den Rest der Euro Zone und den Rest der Europäischen Union mit einer Sonderstellung für das Vereinigte Königreich. Diese Vorgehensweise, das Zergliedern Europas in unterschiedliche Willensbildungsstrukturen, ist schon für sich genommen eine der größten Gefahren, zerstört die Gemeinschaftsmethode und schafft am Ende eine Situation, in der die Abhängigkeit der einzelnen Handelnden, insbesondere der in der Euro Zone Handelnden, von der innenpolitischen Situation ihres Landes so dramatische Formen annimmt, dass jeder Einzelne, der da am Tisch sitzt, nur noch auf seine eigene nationale Lage schaut, anstatt den Gemeinschaftsgeist und das gemeinschaftliche Ziel zur Grundlage des Handelns zu machen. Das haben wir in der Slowakei erlebt, das erleben wir in Deutschland, das erleben wir in jedem anderen Mitgliedstaat, weil im Europäischen Rat und auch im Rat der 17 Euro Staaten das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Wir machen am Ende eine der stärksten Währungen der Welt abhängig von den taktischen innenpolitischen Spielchen der Mitgliedstaaten. Das muss durchbrochen werden! Deshalb brauchen wir für die Zukunft Gemeinschaftsinstitutionen, die die Aufgabe haben, die Gemeinschaftspolitik ökonomisch und monetär durchzusetzen. Wir brauchen keine erfundenen zusätzlichen Institutionen. Wir sind auf einem gefährlichen Weg, weil Vertrauen verspielt worden ist das Vertrauen der Märkte in die Nachhaltigkeit der Investitionen in Europa, und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Regierungen, die Euro Zone und die Europäische Union insgesamt effektiv zu managen. Dieses Vertrauen ist seit anderthalb Jahren verspielt worden. Der Regelfall im Europäischen Rat der Staats und Regierungschefs lautet angekündigt, nicht umgesetzt, zurückgenommen, hin und her gedreht, neu angekündigt, wieder nicht umgesetzt. Noch am vergangenen Wochenende haben wir erlebt, dass Frau Merkel und Herr Sarkozy sich getroffen haben Jetzt haben wir aber den Durchbruch. Jetzt haben sie sich geeinigt angekündigt, nicht umgesetzt.

Worüber eigentlich? Über die Dinge, über die sie sich nicht geeinigt haben.

Das muss man dann auch hier klar aussprechen. Es geht um die Höhe des Schuldenschnitts.

Diese sind am stärksten betroffen, und deshalb weiß der französische Staat Wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt, muss er diese Banken auf irgendeine Art stabilisieren. Sie haben darauf hingewiesen. Das kann der französische Staat nicht aus seinem nationalen Budget, weil sonst sein Rating in Gefahr gerät.

Da gibt es zwei Modelle, das deutsche Versicherungsmodell und das französische Bankenmodell. Darüber sind sie sich nicht einig. Wie wäre es eigentlich, anstatt dauernd irgendwelche verunsichernden Zwischennachrichten in die Welt zu setzen, sich morgen zusammenzusetzen und solange zu verhandeln, bis weißer Rauch kommt, und erst dann vor die Öffentlichkeit zu treten? Dann würde man zum ersten Mal das tun, was man tun muss Vertrauen in Europa zurückzugewinnen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und das Vertrauen der Anleger. Ich will Ihnen etwas zu möglichen Vertragsänderungen sagen. Ich lese und höre, dass der EU Vertrag geändert werden soll, dass eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde mit Herrn Van Rompuy, der übrigens heute eine große Chance gehabt hätte. Wenn er heute hierher gekommen wäre, hätte er die Aufmerksamkeit ganz Europas gehabt. Alle Regierungschefs gehen in ihre Parlamente Hermann Van Rompuy hat heute seine Chance verpasst.

Wo ist eigentlich das Europäische Parlament?

Es kann nicht sein, dass die Eurokrise genutzt wird zur Fortsetzung der schleichenden Entparlamentarisierung Europas.

Am Ende geht es gar nicht mehr so sehr um den Inhalt. Am Ende geht es darum, dass die Staats und Regierungschefs endlich zeigen, dass sie der Herausforderung, der sie gegenüberstehen, auch tatsächlich gewachsen sind.